Het zijn slechts enkele voorbeelden van het leed dat veel Pakistaanse vrouwen treft. Vaak wordt gedacht dat dit soort wreedheden kan worden gestopt met een subsidieprogramma vanuit het Westen.

Zo zijn gigantische sommen belastinggeld weggestroomd zonder enige verbetering van de leefomstandigheden van bijvoorbeeld vrouwen en christelijke minderheden.

Dit is helaas geen op zichzelf staand geval. Niet voor het eerst en niet voor het laatst ben ik bang, maakt de islam onschuldige slachtoffers. Overal in de wereld zorgt deze primitieve haatdragende ideologie voor oorlog en geweld. Westerse democratische waarden worden in geen enkel land waar de islam dominant is gedeeld. En dan hebben we het nog niet eens over islamitisch terrorisme gehad. Europa is de afgelopen jaren opgeschrikt door vele tientallen islamitische aanslagen. De islam blijft de voornaamste bron van inspiratie en legitimatie voor terroristen die de afgelopen jaren al veel te veel slachtoffers hebben kunnen maken. Het lijkt tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. Elke week is het wel ergens in Europa raakt. Ook Europol concludeert dat jaarlijks meer dan 95 van alle doden die vallen bij terroristische aanslagen voortkomen uit islamitisch geïnspireerd geweld. Enkele weken geleden heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie. Ik heb de Commissie verzocht te garanderen dat op geen enkele wijze geld zal worden uitgegeven aan islamitische dictaturen. Deze regimes waar zonder uitzondering vrouwen worden onderdrukt, kunnen hun kwalijke praktijken blijven uitoefenen, mede dankzij geld vanuit de Europese Unie. Dit alles kan maar tot één conclusie leiden het financieren van islamitische dictaturen als Pakistan moet direct stoppen.